Occorre prestare maggiore attenzione perché le parole non solo descrivono la realtà, ma hanno il potere di modificarla.

Perché se decine di ragazzi pensano di trovare una propria identità diventando protagonisti di una pratica estrema, se vedono riconosciuto il loro valore solo nel superamento di prove assurde che portano ad un tragico epilogo, vuol dire che non vedono riconosciuto il loro valore altrove.